Le problème est que nous avons affaire à des entreprises multinationales vous l'avez dit, l'Europe doit être leader pour la responsabilité sociale des entreprises, mais elle doit l'être aussi pour le comportement des entreprises européennes ailleurs dans le monde. C'est le problème des filiales de ces entreprises qui sont des entités juridiques différentes. Est ce que vous êtes prêts à envisager un instrument juridique qui permettrait d'obliger les sociétés mères à assumer la responsabilité du comportement de leurs filiales dans d'autres pays du monde quand elles enfreignent leurs obligations en matière d'environnement, de respect des droits de l'homme, de respect des droits des travailleurs? Parce que, sans quoi, cette responsabilité sociale des entreprises que veut promouvoir l'Europe, les entreprises européennes y échapperont au travers du comportement de leurs filiales ailleurs dans le monde.